Señor presidente, de nuevo tenemos que ver de qué manera podemos utilizar los instrumentos que tenemos como Unión Europea para favorecer una solución negociada y pactada a la crisis política y a la crisis económica y, sobre todo, para que podamos volver a tener una dinámica institucional compartida

Hoy ha habido una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores francés Le Drian y el ministro de Asuntos Exteriores venezolano, en la que han reiterado ambos países el apoyo a este proceso de negociación en la República Dominicana, y creo que mañana el ministro venezolano viaja a Madrid, donde espero que también pueda mostrarse un apoyo a esa mediación.

Creo que en estos momentos no se favorecería ese proceso de diálogo si, ahora que empiezan las negociaciones en la República Dominicana, empezamos a hablar de sanciones, aunque sean personales. Creo que, si se ha iniciado este diálogo, es mejor que nos centremos en él para que sea todo un éxito. Porque, además, tengo la sensación de que no estamos ahora mismo solo jugándonos el futuro de Venezuela, que también. Esto está empezando a afectar al diálogo regional y a la dinámica de la cooperación de los países en América Latina y, por lo tanto, es muy importante que el proceso de diálogo salga bien, para que podamos reanudar con plena normalidad, por ejemplo, el diálogo UE CELAC, que, como todos sabemos, está suspendido por culpa de esta crisis y creo que esto no es positivo. Por lo tanto, yo le pediría a la Unión Europea que apoye los esfuerzos de mediación.